Es ist doch völlig unstreitig, dass die gesetzliche Rente die Säule der Alterssicherung ist, und aus guten Gründen wird mit diesem Produkt eben kein steuerlicher Vorteil, kein finanzieller Vorteil in die private Säule der Alterssicherung gesteckt. Aus guten Gründen nicht, denn die öffentliche Förderung sollten wir auf die gesetzliche Rente konzentrieren. Dagegen haben wir eine weit verbreitete Abzocke mit privaten Alterssicherungsprodukten, und diese europäische Verordnung wird dieser Abzocke Grenzen setzen. Das ist ein Fortschritt gerade für Arbeitnehmer und kleine Leute, die nicht die besten Finanzprodukte am Kapitalmarkt bekommen. Ich weiß wirklich nicht, was wir dagegen haben sollten. Und schon gar nicht hat das Ganze etwas mit Steuerflucht zu tun, liebe Kollegin.

Also hier wird alles durcheinandergebracht, um gegen dieses Produkt zu Felde zu